virðulegi forseti það líður senn að því að þessari þriðju umræðu um þetta mál sé lokið og ég held að það megi segja að við höfum í vinnu þingsins um þetta mál fengið mjög góða yfirsýn yfir þau atriði sem þurftu að koma til sérstakrar skoðunar ég geri engan ágreining um það við minni hlutann í utanríkismálanefnd að það þarf að gæta að kostnaði við þetta mál það eru háar fjárhæðir sem fara til þessarar nýju stofnunar sem komið er á fót með þessu frumvarpi og ég vil leyfa mér að segja að það er bara jákvætt og gott innlegg af hálfu minni hlutans að benda á að gæta þurfi að því að kostnaður við rekstur þessarar stofnunar fari ekki umfram það sem við getum sætt okkur við nú þegar í upphafi skoðun nefndarinnar hvað þetta atriði snertir hefur hins vegar leitt í ljós að það hefur verið brugðist við með mjög skynsamlegum hætti og það hafa verið uppi mjög við skulum segja að það hafi verið viðhöfð mjög ákveðin vinnubrögð til þess að tryggja lágmarkstilkostnað þannig var lagt upp með það frá því í haust að íslensk stjórnvöld mundu taka yfir rekstur ratsjárstöðvanna með minni tilkostnaði en fyrir lá að bandaríski herinn hafði haft af þeim rekstri á þeim tíma sem hann bar ábyrgð á ratsjárstöðvunum og rekstri þeirra annars vil ég um þetta mál segja að í heildina snýst þetta mál um það að ramma inn framkvæmdarleg atriði sem tengjast þeim verkefnum sem við tökum yfir við brotthvarf varnarliðsins það má svo sem alveg halda því fram hér í umræðunni sem minni hluti nefndarinnar hefur gert og talsmenn vinstri grænna að það hefði verið heppilegra að hættumatið hefði legið fyrir á þeim tímapunkti sem við tökum verkefnin yfir

er sá veruleiki sem við stöndum frammi fyrir veruleikinn er sá að bandaríski herinn fór óvænt hann fór með skömmum fyrirvara og hann kom fram af mikilli ósanngirni og óbilgirni í samskiptum sínum í tengslum við viðskilnaðinn við

það var meðal annars leitað til atlantshafsbandalagsins meðal annars leitað ráðgjafar hjá nato varðandi þau atriði sem sér að vörnum landsins hvernig ætti að bregðast við það var tekin ákvörðun um að halda áfram rekstri ratstjárstöðvanna og ég held að það hafi verið skynsamlegt að gera það þegar öllu er á botninn hvolft ég held að það hafi verið skynsamlegt og í raun og veru eini valkosturinn

máli sem við þurfum að búa við til allrar framtíðar en við erum að koma í farveg öllum þeim verkefnum sem við þurftum að taka yfir með skömmum fyrirvara öxlum núna ábyrgð á og ég skynja ekki annað í umræðunni um þetta frumvarp og í umræðunni um breytta stöðu við brotthvarf varnarliðsins frá keflavíkurflugvelli en að það sé ágætis sátt um það hér á þinginu að við þurfum að fara að axla meiri fjárhagslegar byrðar af veru okkar í atlantshafsbandalaginu þau fjárframlög sem eru komin í fjárlög og tengjast rekstri þessarar nýju stofnunar bera það með sér að við erum að taka á okkur umtalsvert meiri fjárhagslegar skuldbindingar en við höfum haft af veru okkar í atlantshafsbandalaginu hingað til en ég held að við höfum ekki undan miklu að kvarta í þeim efnum samt sem áður ég held að það sé líka of mikið sagt að í tengslum við varnarmálastofnun sé líklegt að við munum þurfa að sjá framan í kostnað innan fárra ára upp á þrjár fjóra fimm milljarða ég held að það sé ofmat mér finnst það ekki málefnalegt innlegg í umræðuna um þetta mál að slá því fram án þess að fylgja því eftir með neinum haldbærum rökum að það muni hlaupa á mörgum milljörðum kostnaðurinn við þessa stofnun það sem er verið að gera hér með þessu máli er einfaldlega að það er verið að færa framkvæmdarlegu atriðin sem tengjast veru okkar í atlantshafsbandalaginu og ekki eru borgaralegs eðlis ekki eru á sviði og í höndum lögreglunnar ekki tengjast með öðrum hætti almannavörnum okkar íslendinga inn undir eina stofnun að hluta til er verið að færa þessi verkefni út úr utanríkisráðuneytinu alveg eins og vegagerðin er ekki inni í samgönguráðuneytinu heldur inni í sérstakri stofnun þetta held ég að sé skynsamlegt og ég held reyndar að þetta hafi verið bráðnauðsynlegt til þess að geta átt eðlileg samskipti varðandi framkvæmdarleg atriði í tengslum við varnarmál margt af því sem er tekið til umfjöllunar hér í þessu máli og lýtur að upplýsingaöflun úrvinnslu upplýsinga og meðferð gagna eru atriði sem er þegar verið að vinna í dag í utanríkisráðuneytinu það er ekki verið að búa til ný verkefni með þessu frumvarpi eins og látið hefur verið liggja að hér í umræðunni í dag það er mikilvægt að það komi fram að það er verið að færa verkefni sem þegar er verið að vinna að til að mynda varðandi hættumat á svæðum þar sem við erum með friðargæsluliða eða vitað er að íslenskir ríkisborgarar eru þar sem þeir eru staddir sú vinna er þegar unnin að hluta til í utanríkisráðuneytinu og í utanríkisráðuneytinu er jafnframt upplýsingagrunnur sem unnið er með en er verið að færa yfir til þessarar stofnunar þannig er í tengslum við það atriði ekki ástæða til þess að láta að var liggja að við séum að búa til einhver sérstök ný verkefni og pakka því síðan inn og kalla það einhverja nato væðingu eða hervæðingu nýrrar stofnunar það er bara algert rangnefni með því er ryki slegið í augu fólks og málið slitið úr því samhengi sem það er í grunninn er þetta í sjálfu sér mjög tæknilegt mál kannski miklu meira tæknilegt en efnislegt mál það er verið að setja lagalega umgjörð um verkefni sem við að stórum hluta til vorum að sinna áður en erum að taka yfir í tengslum við brotthvarf varnarliðsins og hver ætlar að fara að halda því fram að það sé óskynsamlegt við getum rætt um það hvort það sé skynsamlegt að vera í atlantshafsbandalaginu eða ekki en að því gefnu að það stendur ekki til að draga okkur út úr því samstarfi hver ætlar þá að halda því fram að það sé óskynsamlegt að fara að ramma samstarf okkar við atlantshafsbandalagsríkin inn í sérstakt lagafrumvarp er það skynsamlegra til að mynda að halda öllum þessum verkefnum áfram í utanríkisráðuneytinu auðvitað er það ekki þannig það er óskynsamlegt að koma þessum verkefnum fyrir á einum stað og það er líka skynsamlegt að koma því fyrir í þessu lagafrumvarpi hvar línurnar liggja á milli þessarar nýju stofnunar og lögreglunnar í landinu og annarra þeirra sem gæta að

er þetta það eina sem við erum að gera í tengslum við brotthvarf varnarliðsins nei það er langt frá því

styrkja landhelgisgæsluna nú nýlega var verið að leggja kjölinn að nýju skipi fyrir landhelgisgæsluna þannig að þar erum við með eitt lítið dæmi menn þekkja dæmið um að við erum í samstarfi við norðmenn um þyrlukaupin þannig að það er verið að styrkja þyrluflota landsmanna eftir brotthvarf varnarliðsins og við nutum auðvitað aðgangs að þyrlum bandaríkjamanna sem auðvitað hafa bjargað hér við strendur landsins fjölmörgum mannslífum í gegnum tíðina það er önnur aðgerð sem er verið að grípa til sérstaklega í tengslum við brotthvarf varnarliðsins við höfum gert sérstakt samkomulag um samstarf á höfunum og í varnartengdum málefnum við bæði danmörku og noreg eins konar rammasamninga sem við síðan eigum eftir að fylla inn í í rás tímans með fjárveitingum og eftir því sem hentar báðum aðilum þannig að fjölmargt annað er verið að gera og í raun merkilegt hvað við höfum náð miklum árangri á skömmum tíma með litlum fyrirvara sem við höfðum til þess að bregðast við brotthvarfi varnarliðsins annað mætti nefna sem reyndar kemur fram í frumvarpinu sjálfu sem lýtur að heræfingunum og tímabundinni veru loftvarnasveita hér á landi í samræmi við samkomulag sem næst við aðildarríki atlantshafsbandalagsins sem að nokkru kemur í staðinn fyrir

lengi framan af voru ásteytingarsteinninn í viðræðum við þá

margar heræfingar er eðlilegt að fari fram á íslandi hvað ætlum við að kosta miklu til til þess að stunda heræfingar á íslandi að hve miklu leyti erum við að mæta óskum frá aðildarríkjum atlantshafsbandalagsins sem þurfa meðal annars að eiga aðgang að landsvæðum þar sem þeir geta farið í lágflug og annað þess háttar með því að láta varnaræfingarnar fara hér fram og að hve miklu leyti erum við að fylla inn í æfingaþörfina sem er til staðar til þess að á hverjum tíma sé tiltækt lið til þess að bregðast við aðsteðjandi hættum sem upp geta komið á íslandi mér eins eðlilegt að sú umræða verði bara árlegur viðburður geti hvenær sem er átt sér stað hérna á þinginu og henni verður auðvitað ekkert lokið með þessu frumvarpi það sama á jafnvel við líka um loftvarnasveitirnar sem við höfum náð samkomulagi um að komi hingað með reglulegu millibili og ef ég man rétt eru það frakkar sem munu koma hérna seinna í mánuðinum með fyrstu sveitina sem verður hérna með tímabundna viðveru allt er þetta til þess að sýna samstöðuna sem við njótum sem meðlimir í atlantshafsbandalaginu en á sama tíma er það mikilvægt fyrir viðkomandi ríki að geta komið hingað og framkvæmt æfingar það liggur alveg fyrir að við munum hafa af veru þessara ríkja sveita þeirra talsverðan kostnað og við munum áfram í tengslum við fjárlög og í tengslum við varnarmálaumræðuna á íslandi þurfa að ræða það nánar hversu miklum fjármunum við erum tilbúin til að að verja í þessum tilgangi

vera virkir þátttakendur í atlantshafsbandalaginu með ýmsum öðrum hætti og við erum auðvitað að gera það bæði í friðargæslu og víða annars staðar menn þekkja dæmin um farsæla stjórn okkar á flugvöllum bæði í pristína og í kabúl þar komum við að málum þar sem þurfti nánast frá grunni að færa yfir úr herstjórn yfir í borgaraleg not flugvelli og við höfðum mannskapinn og þekkinguna og getuna til þess að framkvæma það verkefni þar vorum við að kosta einhverju til þar vorum við að leggja bandamönnum okkar í atlantshafsbandalaginu lið taka þátt í mikilvægum verkefnum með tilkostnaði og við munum stöðugt þurfa að vera að velta því fyrir okkur hvar við ætlum að forgangsraða í þessu tilliti það breytir því ekki að þetta mál hérna er tæknilegt atriði fyrst og fremst tæknilegt mál sem rammar inn framkvæmdarleg atriði sem við stöndum frammi fyrir við brotthvarf varnarliðsins ég verð að segja að miðað við þann skamma fyrirvara sem við höfðum í þessu máli og miðað við það hversu stórt verkefni þetta er í raun held ég að okkur hafi tekist vel til bæði við undirbúning þessa máls og ég vil þakka sérstaklega fyrir það að í frumvarpi til varnarmálalaga er mjög góð greinargerð sem lýsir öllum aðdraganda málsins ítarlega ég held að það hafi verið mjög mikilvægt bæði fyrir vinnu utanríkismálanefndar og fyrir umræðuna hérna á þinginu að allur aðdragandi málsins var tekinn saman skilmerkilega í málinu sjálfu

það er vegna þess að við höfðum þörf fyrir að vinna málið í visst langan tíma

en það hafa verið ýmis atriði til umfjöllunar ég geri í sjálfu sér enga athugasemd við að þetta mál skuli hafa komið aftur inn í nefnd milli annars og þriðju umræðu en framhaldsnefndarálit minni hluta utanríkismálanefndar er

atriði og eins og ég segi ég geri enga athugasemd við að við höfum gefið okkur tíma til þess við funduðum í eitt skipti og niðurstaðan er áfram sú sama að það er einhver ágreiningur á milli meiri hluta og minni hluta er það þannig að það sé auðvelt að draga skýra línu á milli hernaðarlegra verkefna og þeirra sem borgaraleg eru eins og er tilgangur og markmið þess máls nei það er ekki auðvelt mál það er ekki alveg einfalt verkefni við komum inn á þetta í nefndaráliti meiri hlutans að það er kannski ívið erfiðara verkefni en í fyrstu mætti ætla auðvitað verður einhver skörun en við alla meðferð þessa máls í nefndinni kom mjög skýrt fram að að svo miklu leyti sem borgaralegar stofnanir ríkislögreglustjóri eða aðrir hafa haft aðkomu að við skulum nefna til að mynda nefndarstarfi á vegum atlantshafsbandalagsins er ekki verið að leggja til neinar breytingar í þessu máli hvað það snertir það er ekki verið að taka af neinum af þessum stofnunum einhver verkefni sem þau hafa verið að sinna hingað til menn eru engu að síður að reyna að draga línurnar til þess að skilin séu skýr og að einhverju marki mun þetta á endanum eflaust liggja í því hversu góður samstarfsvilji er á milli þessara aðila við skulum nefna til að mynda þegar heræfingar fara hér fram ef þarf að kalla til löggæslu eða l landhelgisgæslu ef til stendur að þeir þurfi að vera til taks með einhverjum hætti án þess að vera beinir þátttakendur í heræfingum sem er ekki ætlunin þá auðvitað reynir á það bara í þeim samskipti eins og í öllum öðrum samskiptum á milli ríkisstofnana að menn séu tilbúnir til þess að eiga gott samstarf ég held að lagaramminn um þeirra starfsemi sé alveg nægilega skýr til þess að þetta frumvarp sé ekki að valda neinum misskilningi það kemur enda skýrt fram í fyrstu grein þessa frumvarps að lögin taka ekki til stjórnvalda sem eru borgaraleg í eðli sínu svo sem löggæslu og almannavarna þegar af þeirri ástæðu getur ekkert í þessu frumvarpi breytt í neinu efni þeim verkefnum sem þeim er falið að sinna virðulegi forseti ég ætla nú ekkert að fara að lengja umræðuna mikið meira en orðið er ég stíg hér upp í þessari umræðu fyrst og fremst til þess að lýsa þeirri skoðun minni að ég held að við höfum velt við flestum steinum sem þurfti

ég ætla ekkert að gera lítið úr áhyggjum þeirra sem hafa áhyggjur af kostnaðinum við þá stofnun á við erum hér að koma á fót við þurfum að fylgjast vel með því

hér eftir önnur umræða komið til móts við flest þau sjónarmið sem komu fram frá umsagnaraðilum meðal annars til þess að draga úr hættunni á misskilningi vegna orðavals og snertu þetta sem ég hef aðeins gert hér að umtalsefni nefnilega skilin á milli borgaralegra verkefna

viðbragðsaðila sem við treystum á að bregðist við ef þær aðstæður kunna að rísa í framtíðinni og með hvaða hætti þeir síðan munu koma hingað og taka í raun og veru yfir stjórnina ef þær aðstæður koma upp en að langmestu leyti verða verkefni þessarar stofnunar eins og fram kemur í frumvarpinu sjálfu felast þau í því að taka yfir það sem áður var verið að vinna inni í ratsjárstofnun að svo mæltu lýk ég máli mínu virðulegi forseti